Celní orgány podle mě hrají významnou roli při ochraně také ekonomických zájmů. Je důležité, aby měly efektivní strategii a také, aby snižovaly důsledky škod nelegálního obchodu. Se vzrůstajícím mezinárodním obchodem je ale potřeba čelit novým výzvám při obchodování. Je potřeba zlepšit spolupráci celních orgánů a především výměnu dat mezi celními orgány. Také je důležité, aby celní orgány v jednotlivých členských státech postupovaly stejně a aby nebyl opakovaně různorodý výklad evropských pravidel.